Voorzitter, ik ben vorige week in Engeland geweest en de EU heeft zich daar zó onmogelijk gemaakt dat niemand nog sympathie voelt voor Brussel. Premier May doet een keurig voorstel voor een permanente verblijfsvergunning voor iedereen die zich daar nu legaal bevindt en de EU wijst dat direct af. Ze stelde dat een redelijk bedrag betaald kan worden en de EU wil meer, meer, meer. Iedere vorm van onderhandeling over een toekomstig vrijhandelsverdrag wordt afgewezen totdat Londen zich onderwerpt aan deze afpersing. Voorzitter, waar is onze eeuwige dankbaarheid voor het land dat de Duitse spijkerlaars heeft verslagen?

Brussel vindt het oké om een Brits referendum te frustreren. Morgen gaan we horen waarom Brussel het ook oké vindt om Catalaanse stemmers in elkaar te knuppelen. Voorzitter, het totale morele failliet van de EU kan deze week niet duidelijker zijn.